Czy nie uważa Pan jednak, że to nie partie polityczne, które wyrażają obawy przed niekontrolowaną imigracją, ale właśnie polityka władz Unii Europejskiej zachęcająca do nielegalnej imigracji, bagatelizująca ten problem doprowadziła do tego najpoważniejszego kryzysu

Czy to nie opanowanie tego zjawiska jest najlepszą metodą, żeby ona miała zaufanie i działała dobrze? Tymczasem w naszym sprawozdaniu znowu pojawiają się postulaty legalizacji nielegalnej imigracji. Czy naprawdę to jest droga do zagwarantowania dobrego funkcjonowania naszych granic zewnętrznych?